Wir wünschen uns eine strategische Partnerschaft mit Russland. Wir sind aber auch der Meinung, dass wir sie nicht haben, einfach weil auf der Wertebasis, die wir zur Zeit mit Russland eben nicht teilen, eine strategische Partnerschaft noch nicht errichtet werden kann. Allerdings glaube ich, dass es Hoffnungszeichen gibt. Ich glaube, diese Hoffnungszeichen sind eine große Chance gerade für Ihre Amtszeit, Baronin Ashton, eine Chance, die vielleicht Ihr Vorgänger noch nicht hatte.

Die Beilegung des Grenzstreits mit Norwegen in der Arktis da geht es um große Rohstoffvorkommen ist ein bemerkenswerter Schritt. Die Einigung mit der Ukraine über die Basis in Sewastopol und die Gaslieferungen ein bemerkenswerter Schritt, der hoffentlich auch die Gasversorgung der Europäischen Union stabilisieren wird.

Das sind alles Schritte, die bemerkenswert sind. Ich will auch nicht vergessen zu erwähnen, dass wirklich nicht zu erwarten war, dass das russische Staatsfernsehen den Film von Andrzej Wajda, Katyn, gleich zweimal zur Hauptsendezeit ausstrahlt.

Kirgisistan ist genannt worden, der Iran. Vielleicht gehört das Abstimmungsverhalten Russlands im UNO Sicherheitsrat in Bezug auf die Sanktionen gegen den Iran zu dieser Westpolitik. Ganz sicher gehört die Einigung auf einen neuen START Vertrag dazu. Es gibt Hoffnung hoffen wir auf eine Besserung der Beziehungen, hoffen wir darauf, dass wir vorwärts kommen zur strategischen Partnerschaft!